Hvala. Vprašanje, ki ga, ki ga postavljate, je, seveda relevantno. Glede na to, da sem imel tudi sam v preteklosti izkušnje z enim takim čistilnim servisom, ki je izkoriščal, delavce oziroma šlo je za eno gospo, ki je čistila, ni dobila plačano, ne vem, koliko časa , tako da to problematiko dobro poznam. Država je res tista prva, ki bi morala nekaj narediti na področju, tovrstne problematike in res je, da ministrstva oziroma vsi, pač vse ustanove najemajo, oziroma tako rečeno outsourcajo te te storitve, če se izrazim po angleško, ki ni najlepše, ampak, k temu problemu bo treba, pač pristopiti skupaj in glede na to, da je tudi, ustanovljena delovna skupina, ki bo se soočala tudi s problematiko prekarizacije in tudi tovrstnimi zadevami, mogoče v prihodnosti ne bi bilo slabo razmisliti, da pač država ustanovi neko agencijo in potem država sama, izvaja te storitve, podobno kot je pri varovanju objektov. Recimo, ko nimamo, po petinštiridesetem letu vojakov, morajo pač zapustiti delovno razmerje in bi lahko potem nadaljevali svoje delo z varovanjem objektov, ker je tudi nekoliko, smešno, da varovanje objektov izvajajo zunanji, zunanji izvajalci, ker to tudi meče slabo luč na državo, da sama ni sposobna zagotoviti teh, stvari. Moram pa opozoriti, da se pa po drugi strani lahko pojavi tudi problem, če sami zaposlimo te delavce. Mislim, da tudi nekatere občine so že šle, vem, da Novo mesto je zaposlilo čistilke, če se ne motim, da potem nastajajo seveda tudi vprašanja, kaj se zgodi, če pride do bolniške odsotnosti, če pride do, do še kakšnih, drugih stvari in kako potem takrat izvajati, se pravi, to pomeni, da je treba imeti več zaposlenih, za nadomeščanje, zato bi bilo res, kot pravim, smotrno, da bi država na, da bi država celostno, ustanovila neko agencijo ali kakorkoli temu rečemo, ki bi potem izvajala tovrstne storitve za, objekte, ki spadajo pod državo. To je vredno razmisleka. Seveda bomo odprti tudi še za kakšne druge predloge, druge ideje, se pa strinjam, da se je s tem treba soočiti, ker če delavcem, ki trdo delajo v tvoji firmi, ne plačaš, je tudi to, za moje pojme vredno vsega prezira, ker za pošteno delo, pošteno plačilo.